Esse forniscono una piattaforma per una migliore interazione a livello regionale e transfrontaliero fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi vicini per promuovere la cooperazione e migliorare l'integrazione dei diversi partner politici. Ci sono enormi sfide in ballo, penso per esempio alla strategia macroregionale adriatico ionica, e auspico una maggiore attenzione in tema di protezione della biodiversità, di mitigazione dei cambiamenti climatici, del trattamento dei rifiuti e di gestione integrata delle zone costiere. Al riguardo trovo condivisibile il paragrafo 30, laddove si incoraggia l'utilizzo di appalti pubblici verdi per stimolare l'ecoinnovazione, la bioeconomia, l'uso di materie prime secondarie e quindi l'economia circolare, così da raggiungere livelli elevati di protezione della salute e dell'ambiente e creare stretti legami tra produttori e consumatori. Di contro, però, ci dobbiamo opporre alla politica accondiscendente della Commissione europea nei confronti delle multinazionali del gas, che stanno devastando gli ecosistemi marini e costieri, favorendo gli affari delle lobby corruttrici e di paesi dittatoriali, come nel caso della TAP.